Consider că toate forțele politice trebuie să respecte voința cetățenilor, reflectată în rezultatul alegerilor din 28 noiembrie. Asta mai ales că ONU, Comisia Electorală și numeroase state europene l au recunoscut pe liderul opoziției drept câștigător legitim.

Uniunea Africană a decis recent suspendarea țării din toate activitățile organizației. În plus, există riscul reiterării războiului civil din 2002. Coasta de Fildeș poate, așadar, să aleagă între două căi una de păstrare a democrației și continuare a progresului, și cealaltă de izolare față de comunitatea africană.